virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti umhverfisnefndar sem er að finna á þingskjali þúsund og áttatíu og eins og breytingartillögu nefndarinnar á þingskjali þúsund og áttatíu og tvö og um álit nefndarinnar vísast til þingskjalsins málið varðar efni og efnablöndur og skapar lagaramma til innleiðingar á tilskipunum evrópusambandsins í þeim efnum nefndin fjallaði ítarlega um málið og fékk á sinn fundi gesti sem getið er um í nefndaráliti og umsagnir enn fremur það er niðurstaða nefndarinnar að mæla með því að frumvarpið verði samþykkt án þess að nokkrar verulegar breytingar hafi verið gerðar á því í umfjöllun nefndarinnar en breytingartillögu er að finna á þingskjali þúsund og áttatíu og tvö á nefndarálitið rita með fyrirvara